Vous avez des enfants et l'aîné, votre fils adoré, quitte un jour la Belgique ou votre domicile pour un combat qui n'est pas le vôtre. Vous vous battez comme une lionne pour qu'il revienne. Rien n'y fait. Seule la volonté politique manque. Vos petits enfants naissent dans ce contexte de guerre dans des conditions humanitaires déplorables, en situation de malnutrition chronique. Le conflit n'épargnera pas votre fils qui meurt pour la cause, celle là même que vous combattez depuis votre siège au Parlement européen. À nouveau, vous vous battez comme une lionne pour que vos petits enfants, qui ne sont en rien responsables de la situation, victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie, soient rapatriés en Europe, en lieu sûr. Aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes politiques, vous avez ce pouvoir de rapatrier ces enfants européens, et l'Union européenne peut coordonner cette action, au nom de l'intérêt supérieur des enfants consacré dans la Convention internationale des droits de l'enfant, que nous nous sommes tous et toutes engagés à respecter.